Tout d'abord j'aimerais féliciter la Commission pour la réussite qu'a connue sa consultation publique sur la politique agricole commune post 2013,

Par ailleurs, l'aperçu des contributions a démontré l'intérêt que porte l'ensemble de notre société à l'avenir de l'agriculture européenne. La PAC est loin d'être uniquement l'affaire des agriculteurs.

La synthèse des contributions, les tables rondes et les débats qui ont eu lieu lors de la conférence constituent un apport précieux pour encore mieux cibler la réflexion. En ce qui concerne le Conseil, vous savez que les ministres de l'agriculture ont engagé, ces deux dernières années, un travail de réflexion animé par les Présidences successives la France, la République tchèque, la Suède et l'Espagne. Maintenant que nous sommes dans la dernière ligne droite, la Présidence souhaite faire avancer notre débat le plus possible. Il est en effet primordial que les réalités de la PAC d'aujourd'hui et les défis de la PAC de demain soient appréciés à leur juste mesure dans cet autre grand débat, celui du cadre budgétaire de l'Union pour la période

De Castro, a d'ailleurs été invité à participer à cette réunion pour orienter nos discussions informelles. La Présidence a amplement réfléchi cet été sur les résultats issus de la conférence de juillet et elle a préparé une note qui sera finalisée dans les tout prochains jours. Le bilan que la Présidence a tiré et que nous comptons approfondir lors de nos prochaines discussions, confirme la pertinence des objectifs de la PAC tels que réaffirmés dans le traité de Lisbonne assurer l'approvisionnement en aliments sûrs et de qualité pour les citoyens européens, maintenir une agriculture durable sur l'ensemble du territoire européen, protéger l'environnement et les paysages et contribuer au développement durable des zones rurales nous en parlions dans la question précédente. Par ailleurs, le bilan dressé par la Présidence confirme également la véritable valeur ajoutée d'une politique agricole commune au niveau européen et l'importance que la PAC revêt dans le contexte de la stratégie Europe 2020. Les discussions prochaines seront suivies, en octobre, par un dernier débat de politique sur l'avenir de la PAC au Conseil Agriculture. Ainsi, le Conseil aura contribué, tout comme le Parlement européen, de manière significative au processus de réflexion. Je suis certain que la Commission réfléchit également au bon travail qui a été effectué par le Conseil et le Parlement européen. Je suis sûr qu'elle fera tous les efforts nécessaires pour présenter une communication qui recueillera le soutien des deux institutions. Dès que la communication sera disponible, la Présidence lancera le débat au Conseil. En ce qui concerne les négociations sur un accord de libre échange avec les pays du Mercosur, je voudrais tout d'abord faire remarquer, tout en étant conscient de l'importance économique majeure d'un tel accord, que la commission de l'agriculture du Parlement européen et les ministres de l'agriculture partagent, en grande partie, la même vision quant aux risques potentiels qu'un tel accord présente pour les secteurs sensibles de l'agriculture européenne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en mai dernier le Conseil a pris acte des préoccupations exprimées par un nombre significatif d'États membres dans une note commune. Je voudrais ensuite rappeler que la Commission est tenue de respecter le mandat de négociation. Par ailleurs, en mai dernier, le commissaire Cioloş a assuré le Conseil que la Commission veillerait à ce que les négociations avec le Mercosur soient compatibles avec la politique agricole commune et les intérêts essentiels de l'agriculture européenne. En résumé, je voudrais souligner que le Conseil continuera de suivre de manière extrêmement vigilante les discussions avec le Mercosur, en particulier au sein du comité sur la politique commerciale. La prochaine séance de négociation est prévue pour octobre prochain et je peux vous assurer que la Présidence veillera à ce que le mandat de négociation soit scrupuleusement respecté.